Signora Presidente, onorevoli colleghi, un'agricoltura efficiente ed innovativa è fondamentale per affrontare al meglio le sfide sul piano della sostenibilità cui si confrontano quotidianamente le imprese agricole. L'impresa agricola moderna non è legata solo alla produzione di beni, bensì al concetto di multifunzionalità, trasformazione dei prodotti, vendita diretta, fattorie didattiche, agriturismo. Sono favorevole all'adozione di sistemi di gestione basati sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, sul monitoraggio dei dati in tempo reale, sulla tecnologia dei sensori e sull'impiego di sistemi di rilevazione per l'ottimizzazione dei sistemi di produzione o dell'agricoltura di precisione. Tali azioni condurranno a un migliore controllo delle fasi produttive e a una maggiore resa delle culture. Sono pertanto un profondo sostenitore dello sviluppo di pratiche agricole moderne. Ritengo infatti che esse possano contribuire fortemente a rendere l'agricoltura più attrattiva per i giovani agricoltori ed è per questo che ritengo che la Commissione debba fare di più per favorire l'innovazione in agricoltura.